Ta situace v Burundi je opravdu velmi kritická a děkuji předkladatelům tohoto tisku, že předložili takovouto zprávu. A to zvláště v situaci, která zde byla zmiňována. Za půl roku čekají v Burundi dvoje volby parlamentní a prezidentské. A my bychom měli, Evropská unie, a je to otázka na Komisi, na Vás, pane komisaři, udělat maximum pro to, abychom vhodnou diplomatickou cestou, ale i ekonomickými nástroji udělali maximum pro to, aby ty volby proběhly demokraticky. To by mělo být cílem dnešní debaty. My tu můžeme říkat, jak je to tragické, jak se zachází s novináři, s opozicí v Burundi, ale cílem tohoto setkání by mělo být, co uděláme pro to, aby v květnu proběhly alespoň trochu demokratické volby. A ta situace nebude jednoduchá, byť zde kolega řekl, že současný prezident nechce kandidovat, tak někteří analytici tvrdí, že naopak ještě bude kandidovat, což by bylo v rozporu s burundskou ústavou.